Răspunsul e știut aici, în Parlament pentru ca statul de drept să devină o realitate efectivă în România. A fost o speranță, dar și un angajament, în ianuarie 2007, când România intra în Uniune. Din păcate, nici azi, șase ani după, nu putem vorbi despre o asemenea realitate efectivă.

El a descris solicitările din ultimul raport MCV ca atacuri partizane, inutile, inexacte. Aceste solicitări sunt, de fapt, toate în favoarea cetățenilor români. E un bine, nu un rău să ai guvern fără corupți e un bine, nu un rău, ca deputații să fie egali în fața legii cu ceilalți cetățeni e un bine, nu un rău, ca dezbaterea constituțională să caute consensul cât mai larg e un bine, nu un rău, ca procurorii să anchetez acte de corupție. Am citat doar câteva din cerințele raportului MCV, confirmate și de Consiliul Afaceri Generale de luni. Victor Ponta preferă să le trateze, însă, ca pe un atac pus la cale de străini, ajutați de trădători ai patriei.

De fapt, ca să înțelegem situația, trebuie știut că premierul român are un război personal cu principiul statului de drept, potrivit căruia legile guvernează, nu oamenii. Într adevăr, atunci când Victor Ponta a fost acuzat de plagiat, ministrul educației din guvernul pe care îl conducea atunci a desființat comisia care îl acuza pe șeful guvernului. Apoi, după ce Universitatea din București a decis că teza lui Ponta e plagiată, un alt ministru al educației a refuzat să retragă titlul de doctor al premierului. Zilele trecute, actualul ministru al educației propunea ca rectorii să nu mai poată decide nimic în privința plagiatului. Când regulile se schimbă pentru a acoperi frauda unui politician, avem junglă, nu lege. De la instalarea lui Victor Ponta ca premier, din păcate, la București statul de drept este sub asediu guvernamental. Aceasta justifică menținerea MCV.